Monsieur le Président, Madame la Commissaire, après le désastre de Minamata qui a touché le Japon durant plusieurs décennies, il était temps de prendre en compte les méfaits de cette substance hautement toxique qu'est le mercure, sur la santé et sur notre environnement. Malheureusement, sur un sujet d'une telle gravité, où l'urgence de l'action est réelle, la Commission européenne ne rate pas l'occasion de renforcer ses prérogatives, une fois encore, alors qu'une action internationale serait plus efficace et surtout plus légitime. Je salue, bien sûr, les dispositions relatives à la fin programmée des amalgames dentaires qui contiennent du mercure, notamment pour protéger davantage les enfants et les femmes enceintes.

En ce qui concerne le transport du mercure et la gestion des déchets de mercure, la traçabilité est certes indispensable mais, là encore, elle devrait être prioritairement menée au plan international.

Ils sont ainsi responsabilisés et ne se reposeront pas sur les pays européens pour le faire à leur place. On peut saluer le fait que le texte renforce davantage la transparence, en permettant l'accès des citoyens au registre européen des rejets et transferts de polluants, élargi, pour l'occasion, au flux des déchets de mercure. Enfin, le texte encourage les parties à la Convention de Minamata à créer un outil de suivi mondial de l'utilisation et du transport du mercure, ce qui apparaît comme étant le meilleur cadre d'action, en termes d'efficacité, sur un enjeu environnemental de cette importance.